On ne construit pas sur des nénuphars! Si nous voulons aujourd'hui redresser la situation, il faut à la fois concilier la rigueur et la croissance.

La croissance, il faut la trouver dans l'innovation, dans l'esprit d'entreprise, dans la mobilisation des entrepreneurs et dans la confiance. Et c'est à ça que nous devons travailler ensemble.